Din păcate, condiții neagreate în prealabil se ridică, precum niște bariere, în calea dreptului fundamental la libera circulație. Jocul dublelor standarde de care anumite state se folosesc pentru a da naștere sentimentelor populiste în rândul alegătorilor este extrem de periculos. În primul rând, pentru că provoacă neîncredere în capacitatea Uniunii de a respecta propriile reguli, iar în al doilea rând, deoarece face din cetățenii români și bulgari țapii ispășitori ai Europei.

Membrii Consiliului ar trebui să acționeze cu responsabilitate, nu să caute să divizeze Uniunea între cetățeni de primă mână și cetățeni de mâna a doua.